Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin der festen Überzeugung, dass die Schlüsse für eine Strategie jetzt gezogen werden müssen, eine Strategie, die Europa insgesamt am Ende, nach der Krise, stärker macht, als bevor wir in die Krise eingetreten sind. Die entscheidende Frage wird sein, ob die nunmehr im Rahmen des Sixpacks beschlossenen Instrumente insbesondere im Hinblick auf die Berichte der Kollegin Wortmann Kool und des Kollegen Feio eine solche tatsächliche Kontrolle wirklich sicherstellen können. Der nun erreichte Kompromiss zum präventiven Teil des Stabilitätspakts sieht zunächst zwei Schritte vor Zum einen wird im Rat über eine Empfehlung der Kommission zu Korrekturmaßnahmen im Haushalt eines Mitgliedstaats mit qualifizierter Mehrheit abgestimmt.

Der Vorschlag gilt dann als angenommen, wenn der Rat diesen nicht innerhalb von 10 Tagen mit der umgekehrten, einfachen Mehrheit zurückgewiesen hat. Ich bin vor dem Hintergrund dieser Regelung der Auffassung, dass dies ein Schritt in die richtige Richtung ist. Es bleibt allerdings abzuwarten, ob die Mitgliedstaaten sich diesen rigiden Vorgaben wirklich unterwerfen oder ob sie nicht wie 2003 versuchen werden, diese Regeln zu umgehen. Wir als Parlament müssen alles daran setzen, dass die Gemeinschaftsmethode hier wirklich ihren Vorrang behält und wir diese Regeln am Ende auch effektiv umsetzen können.